Ja, mada pripadam mlađoj generaciji, ponekad zapravo ne mogu povjerovati koje su stvari moguće danas, a koje nisu bile prije.

Dok ona, naravno, donosi niz benefita u području znanosti i tehnologije, a to je prvenstveno da smanjuje mogućnost ljudske greške, ona isto tako dovodi i do različitih novih mogućnosti manipulacija i zloporaba prikupljenih informacija o potrošačima.

Međutim, mnogo je problema koji su već ovdje u raspravi spomenuti, a koje zakonska regulativa na razini Europske unije treba adresirati. Pri tome moramo napomenuti da je uvijek pravo i pravni sustav taj koji kaska za razvojem tehnologije i to treba uzeti u obzir. Naravno, tu je potreban balans, s jedne strane ne predstavljati dodatna i prevelika ograničenja na razvoj poduzetništva, pogotovo kad vidimo koliko Europa zaostaje za Sjedinjenim Državama i nekim drugim krajevima svijeta, ali istovremeno osigurati punu zaštitu potrošača. U tom smislu svakako bih naglasio načelo zabrane agresivnog reklamiranja jer se doista ne smije dogoditi da se zahvaljujući analizama osobnih podataka pojedinih potrošača, primjerice ovisnicima o kockanju, ponude nove mogućnosti pristupa stranicama sa sličnim sadržajima ili da se zaduženim građanima nude nepovoljni krediti. To su stvari koje su svakako nedopustive i protiv kojih se moramo boriti. Naravno, personalizirane cijene koje su također napravljene sukladno nečijem profilu također su opasne i predstavljaju oblik zloporabe protiv kojeg se treba boriti. Na kraju čovjek uvijek mora zadržati kontrolu nad autonomnim odlukama sustava, a naročito u području prava i medicine. Dakle, potreban nam je uravnotežen pristup, izbalansiran pristup, ne stvarati histeriju, ali isto tako na pravi način adresirati sve mogućnosti manipulacija i donijeti regulativu na pravi način koji će sve suprotstavljene interese uzeti u obzir.